La Macarena ist nicht nur ein lebensfroher Tanz, sondern auch eine kleine Stadt im Herzen Kolumbiens, die traurige Berühmtheit erlangt hat. 2009 beschwerten sich dort lokale Bauern über kontaminiertes Wasser.

Viele Teilnehmerinnen marschierten tagelang durch den Dschungel, um ihre persönliche Geschichte von vergewaltigten, bedrohten, letztlich verschwundenen Angehörigen zu erzählen.

Wir haben das Massengrab gesehen, bewacht von Soldaten, die im Verdacht stehen, bei den Tötungen selbst beteiligt gewesen zu sein. Es gibt kein Land weltweit, in dem mehr Menschen erzwungenermaßen verschwinden als in Kolumbien.